Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi! v Slovenski demokratski stranki bomo predlog spremembe zakona podprli, kajti podpiramo vse rešitve, ki so v korist gasilcem, predvsem pa tiste, ki so z njimi usklajene. Vendar, žal ugotavljamo, da vlada ni izkoristila priložnosti, ko odpira zdaj ta zakon za poklicne gasilce in ni skledila ni sledila sklepom Odbora za obrambo iz prejšnjega mandata, ki so bili, z izjemo SMC-ja takrat soglasno sprejeti, in sicer da naj vlada prisluhne vsem zahtevam poklicnih gasilcev in tudi ustrezno spremeni zakonodajo, da se bo te njihove zahteve udejanjilo v praksi. Prav tako je bilo slišati pripombe s strani, Združenja občin Slovenije in nekaterih drugih posameznikov, da se, finančna sredstva za to, zopet prelagajo na občine, tako da me veseli, no, da smo sprejeli vsaj sklep, ki, na Odboru za obrambo, ki nekako nalaga vladi, da naj se ta finančna sredstva najdejo in seveda tudi dajo občinam. Drugo, kar pa najbolj skrbi, pa je, odnos te vlade do prostovoljnih gasilcev. Glede na to, da je predsednik vlade sam prostovoljni gasilec, zdaj ima verjetno malo manj časa, pa vendarle bi, računali ravno zaradi tega, da bo vlada pripravila, da bo ministrstvo za obrambo kljub temu, da ga ne vodi LMŠ, pripravilo nekatere ukrepe, da vendarle po vseh letih govorjenja uredimo status prostovoljnega gasilca. Tudi o tem je nekaj povedal magister Miloš Bizjak na odboru, vendar, iz vsega tega, kar je bilo povedano, nekako napovedano, kar je tudi že bilo objavljeno na spletnih straneh vlade, to, kar se pripravlja, spremembe zakona, kar se tiče prostovoljnih gasilcev, bo daleč od tega, da bi končno že enkrat uredili status prostovoljnega gasilstva. Prav tako niste podprli, amandmaja, ki smo ga predlagali v SDS-u za tri milijone evrov, da bi se dalo več za gasilsko opremo za prostovoljna gasilska društva. Prošenj in pa finančnih vlog je veliko, žal se ne more vsem zadostiti. Strinjamo se verjetno lahko, da nam tudi v Evropski uniji in drugje lahko marsikatera država zavida, na kako visokem nivoju imamo mi organizirano gasilstvo, vendar ne smemo spati na lovorikah. Res je, da gasilci večinoma opravljajo svoje delo prostovoljno in da finančna sredstva zbirajo od uradno do uradno, bodisi s koledarji, bodisi z akcijami, bodisi z veselicami, z odvozom železa in tako naprej, vendar bi morala imeti država tukaj, večji posluh. Prav tako bi se bilo potrebno enkrat, končno pogovoriti o šestem členu Zakona o gasilstvu, skratka o vseh nalogah, ki jih morajo občine zagotavljati, in ko se bo zdaj odpiral ta zakon ponovno, že drugič v tem mandatu, bi veljalo razmisliti tudi o tem, ker vemo, da si lokalne skupnosti različno razlagajo ta člen, kaj je za kdo pristojen. Tako nekateri vlagajo samo v opremo, ne pa recimo v zidove, kar je nekako tudi, linija, ki ji sledi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vendar me veseli, da kot slišim potekajo pogajanja, da bi se iz skladov Evropske unije lahko črpala finančna sredstva tudi za tako imenovane zidove oziroma za gradnjo in pa obnove, gasilskih domov. Prostovoljstvo je tisti temelj prostovoljstva, ne smemo uničiti, vendar pa tudi prostovoljstvo nekako bazira na financah tako kot vsaka stvar, in, denar, ki se ga nalaga v zaščito in reševanje, ni stran vržen denar, zato upam, da bo letos prišlo tudi do tiste realizacije, ki bo tudi temu delu, kar se tiče gasilstva, znatno pripomogla, in sicer da pride do nakupov helikopterjev za, helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kot je bilo v začetku leta oziroma ob govoru, kar se rebalansa tiče, tudi, predstavljeno. Zdaj, glede na to, da smo, v Slovenski demokratski stranki v tem mandatu že enkrat vložili, predloge za spremembo Zakona o gasilstvu, kar se tiče prostovoljnih gasilcev, bomo počakali, da vidimo kakšen bo zakon, ki ga bo prinesla vlada, upamo pa, da bo, predsednik vlade, Marjan Šarec, končno izpolnil tisto, kar je obljubil pred volitvami, in sicer, da se uniformirane poklice izvzame iz sistema plač v javnem sektorju. Samo tako bomo naredili vojsko, policijo, gasilce učinkovite. Kot rečeno, mi bomo ta zakon podprli.